Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione, come sappiamo tutti, non ha avuto il passaggio del voto in quanto il relatore alla fine ha chiesto il rinvio del voto per la parte legislativa. Questo è un segnale, dal mio punto di vista, non positivo

Purtroppo, la crisi economica e finanziaria che noi abbiamo vissuto ci ha fatto rendere conto in maniera pratica di quanto fosse una iattura l'introduzione della moneta unica senza immaginare di costruire le basi per una politica monetaria comune. Si era iniziato un lavoro sull'impegno anche degli Stati membri e questo Parlamento diligentemente anche con la collaborazione in questo caso dell'onorevole Giegold l'ha portato avanti ma purtroppo siamo arrivati a un rinvio. Non ci si è messi d'accordo su quali debbano essere i requisiti, i nuovi poteri e la nuova composizione dell'autorità di vigilanza europea. Spero che a questo si rimedi quanto prima.